Frau Präsidentin! Ich denke, wir sind mit den Balkanstaaten auf einem guten Weg. Wir haben eine Annäherung durch die Visaerleichterung, und das dient der Stabilität, ist aber auch ein Zeichen der Wertschätzung der unternommenen Anstrengungen. Ich finde es aber auch gut, dass wir eine klare Regelung beibehalten und die Anforderungen, die dafür notwendig sind, auch eingehalten werden.

Alles andere wäre meines Erachtens eine klare Brüsseler Entscheidung, in der ein klares System aufgegeben worden wäre, und es gäbe keine Ehrlichkeit gegenüber den Betroffenen in den Balkanstaaten, genauso wenig wie gegenüber unseren eigenen Leuten.